Nous disposons maintenant d'une boîte à outils complète et opérationnelle pour transformer l'essai et mener une politique à la fois globale et novatrice sur les questions migratoires, de manière à trancher aussi sur des politiques qui ont souvent été morcelées en la matière. Tout va dépendre maintenant de plusieurs choses la manière dont les États vont mettre en œuvre ce fonds et dont la Commission va contrôler le financement des activités qui répondent réellement aux objectifs stratégiques de l'Union. Le Parlement sera vigilant, vous pouvez en être sûrs. Nous demanderons une information pleine et entière du suivi de l'application de ce Fonds. Nous serons particulièrement attentifs à plusieurs enjeux la sépartition des dépenses évidemment j'y ai fait allusion tout à l'heure la valeur ajoutée que génère la mise en œuvre de ces activités, l'amélioration de l'accès aux financements pour les bénéficiaires ainsi que, je l'ajoute à ce stade, la suppression de toute bureaucratie inutile. Je crois que nous devons apprécier et appréhender les questions migratoires avec pragmatisme et avoir le courage politique de mettre en œuvre une approche européenne réellement intégrée, s'attaquant aussi bien aux symptômes qu'aux causes profondes du phénomène et qui ne passe